Monsieur le Président, Monsieur Moscovici, avec la fin du troisième programme d'ajustement économique en Grèce, l'heure est donc au bilan. Et derrière ce terme pompeux et technocratique, il y a une réalité, celle de la purge d'austérité budgétaire que la Grèce a été tenue d'appliquer en contrepartie d'un allégement de sa dette. L'objectif a donc été atteint pour votre Commission et pour la BCE, mais à quel prix? La volonté de l'Union européenne était claire il fallait coûte que coûte sauver l'euro afin de préserver les intérêts des marchés financiers. Soyez honnête, le but de l'Union européenne n'était pas de sauver la Grèce et son peuple. L'économie grecque a été dépecée par les privatisations, son modèle de protection sociale ravagé par les coupes budgétaires, bref, toute une génération a été sacrifiée pour garantir la viabilité de la zone euro.

60 Dans ces conditions, deux conclusions s'imposent l'euro et l'austérité sont indissociables, démontrant ainsi la nocivité de la monnaie unique. Quant à M.